Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich dieses Haus nun mit dem Telekom Paket, und es ist wirklich wichtig, dass das heute zu einem Abschluss kommt, weil es Rechtssicherheit geben muss, und weil es wichtig ist, dass dieses Paket, das im Rahmen der digitalen Agenda einen so wichtigen und wesentlichen Punkt darstellt, zur Umsetzung kommt.

Die Netzneutralität muss erhalten werden, es darf kein Internet der zwei Geschwindigkeiten geben. Netzbetreiber sollen alle Datenpakete gleichberechtigt durch ihre Leitungen schicken, egal, welchen Inhalt sie haben und woher sie kommen. Doch, wenn wir uns den Datenverkehr anschauen, müssen wir doch feststellen, dass der Datenverkehr in wenigen Jahren völlig neu strukturiert sein wird.

Die last mile wird notwendig sein, damit die Übertragungskapazität pro Haushalt festgeschrieben wird. Das, meine Damen und Herren, ist Netzneutralität und freier Zugang zum Internet.

Geben wir ihm die Chance, dass er es nutzen kann!